Signor Presidente, onorevoli colleghi, se vogliamo realmente affrontare la problematica dell'inquinamento da plastica monouso negli oceani e nei mari, dobbiamo agire dove possiamo ottenere un effetto leva positivo e virtuoso. L'unica soluzione di rilievo e duratura è di imporre la raccolta differenziata di quei rifiuti nei paesi asiatici e africani, i veri responsabili dell'inquinamento marino. Che senso ha per l'Europa, come sta accadendo, chiudere accordi di libero scambio con Paesi che non condividono la nostra politica di tutela ambientale? Quasi come se non sapessimo che i confini geografici non fermano l'inquinamento dei mari, dell'aria e della terra. Paradossalmente questi accordi commerciali incentivano una produzione a bassi costi, non sostenibili a livello ambientale, e di concorrenza sleale verso le nostre imprese. Insomma, cornuti e mazziati. La spinta ideologica di direttive come questa, apparentemente ambientalistiche e con iter legislativo quantomeno dubbio, si ripercuoterà sui lavoratori e sulle aziende dei nostri paesi che pagheranno il prezzo di queste scelte miopi.